Internet jest częścią współczesnego świata dziecka, czy nam, dorosłym się to podoba czy też nie.

Owszem, daje to ogromne możliwości kreatywnego rozwoju dziecka i nabywania cennych zdolności i umiejętności. Internet może stać się narzędziem wyrównywania szans dla dzieci narażonych na wykluczenie czy dzieci z niepełnosprawnościami. Jednak rozwijający się internet i media społecznościowe niosą ze sobą zagrożenia, na które często nasze dzieci i my rodzice nie jesteśmy przygotowani. Obawiam się bowiem, że rodzice i dzieci pozostawieni są często sami sobie z problemami takimi jak mowa nienawiści czy nękanie w mediach społecznościowych. Dotyczy to zarówno dzieci, które są ofiarami takiego zachowania, jak i tych, które się go dopuszczają. Podobnie jest z rosnącym uzależnieniem młodych ludzi od internetu i gier komputerowych. Jako koordynator Parlamentu Europejskiego do spraw praw dzieci liczę na to, że Komisja w ramach planowanych strategii i zmian w istniejących już w przepisach będzie brać pod uwagę nie tylko punkt widzenia przemysłu internetowego i rodziców, ale także potrzeby i obawy